Vážená pani predsedajúca, hlavným cieľom stratégie EÚ pre mládež je investovať do mladých ľudí, čo znamená investovanie do budúcnosti. Za pozitívne považujem, že doterajšie výsledky z pohľadu vykonávania stratégie EÚ pre mládež sú priaznivé. V Európskej únii pozorujeme pokračujúce oživovanie európske hospodárstvo je na ceste k pomernému silnému rastu s klesajúcou nezamestnanosťou. Mrzí ma však, že v Európskej únii je stále vysoká nerovnosť a riziko chudoby postihuje predovšetkým mladých Európanov. O nelichotivej situácii mladých ľudí svedčí aj to, že v eurozóne je ich miera nezamestnanosti stále nad 20 Okrem toho aj mnoho zamestnaných ľudí čelí rizikám, ako sú neisté pracovné podmienky z hľadiska miest, stresu či dĺžky trvania pracovnej zmluvy. Podporila som uznesenie, pretože verím, že stratégia EÚ pre mládež sa v ďalšom období bude oveľa intenzívnejšie zameriavať na vytvorenie väčšieho počtu rovnakých príležitostí pre všetkých mladých ľudí, najmä v oblasti vzdelávania a trhu práce.